Hvala za besedo, predsedujoči. Danes je bilo veliko povedano o težavah tudi v tej pokojninski reformi, ki je pred nami, tako da ne bi o tem govoril, ampak so rešitve. In mislim, da je ta korak, ki ga zdaj delamo, ki je tudi usklajen z Ekonomsko-socialnim svetom, ta pravi. Vsi govorimo o tem, da nas, da je demografija slaba, ono, tretje. Demografija je pač taka, kot je, in je skoraj normalna za države, ki pridejo do te stopnje razvoja. Pač nataliteta pade, starši imajo manj otrok, manj otrok se rodi, hočejo jih imeti tudi manj zaradi tega, ker lahko priskrbijo za njih, za šolanje in tako naprej, so pač drugačne situacije. In to moramo upoštevati. Samo rezervo pa imamo za vzdržen pokojninski sistem v podaljšanju ostajanja na delu. Nismo podaljšali, ta reforma ne podaljšuje zahtevano starost, kakor je bilo predlagano, sedeminšestdeset let, ampak na mehek način zadržuje delavce dalj časa ob delovnem razmerju. Kakor je že omenil podatek državni sekretar, Slovenci v primerjavi s Švedi ostajamo sedem let manj na delu, čeprav imamo pričakovano življenjsko dobo skoraj enako. Ne. To je neka razlika, tu je rezerva. In in na srečo od leta štirinajst smo začeli rasti v obsegu bruto družbenega produkta, torej več denarja. Letos smo tudi naredili rekordni proračun. Je za naslednje leto se tudi pričakuje, torej nekaj prostora je to za delati. Ampak največjo rezervo, dejansko največjo rezervo, kjer smo pa manj najmanj naredili, mislim, da se to kar kar spreminja in se bo minjalo, imamo produktivnosti. Mi smo pod povprečjem Evrope, krepko, skoraj dvajset procentov. In tu je velika rezerva saj. Nove firme se pojavljajo, postajajo bolj produktivne, s na škodo produktivnost nam je v nekem času ni rasla zaradi tega, ker so šle nekatere večje firme, ki so imele znanje, imele so trg, imele so vse in so propadle. Zakaj? Zato, ker se je šlo v preveliko zadolževanje, zaradi finančnih razlogov, zaradi nespametne politike zadolževanja, kreditov s kratkoročnimi, dolgoročne naložbe. Te firme nekatere so dajale vrednostne papirje, ki so bili po nič vredni, niso denar pobrali nekdo v žepe, ampak je to izginilo, ker so enostavno vrednostni papirji, ki so krožili tudi po svetu, bili kontaminirani, so bili namenjeni, da so nekomu denar pobrali iz žepa, mi pa ob navalu denarja smo to jemali in smo zašli v neke težave, ampak na Ekonomski fakulteti so naredili projekcijo, torej s podaljšanjem delovne dobe, s hitrejšim vključevanjem v nedelovne dobe, z ostajanjem na trgu dela dal časa, s hitrejšim vključevanjem na trgu dela, imamo veliko rezervo, da povečamo bruto družbeni produkt. Druga zadeva je pa s povečevanjem produktivnosti, ga bomo pa še dodatno povečali in bo postajalo to vzdrževanje pokojnin trajnostno, trajnostni sistem postaja, uresničljiv. Hvala lepa.